Die Schiene letztlich sollte für Frächter schneller, kostengünstiger und somit auch attraktiv genug sein, damit sie die Straße verlassen.

Das sind wir den Steuerzahlern und den Bewohnern nördlich und südlich des Brenner Basistunnels in Italien und Österreich auch schuldig.